leiði ég að því líkum að við erum að verða nokkuð sammála um það sem ég var að tala um þetta er nokkurs konar blekking það er alveg rétt og lífeyrissjóður opinberra starfsmanna það er frestun á greiðslum og annað en við stöndum samt frammi fyrir þeirri staðreynd að aðilar á almenna vinnumarkaðnum eru fyrst og fremst að greiða

ég er ekki talsmaður þjóðnýtingar en við skulum líka alveg átta okkur á því hvar við erum stödd hvað ríkissjóður skuldar mikið það er nokkurs konar krafa um þjóðnýtingu þegar ríkisstjórnin fer fram með þá kröfu á lífeyrissjóðina að koma með fjármagn inn í ákveðin verkefni sem eru mismunandi arðbær það er hálfgerð krafa um þjóðnýtingu þegar lífeyrissjóðirnir sjálfir hafa ekki frelsi til þess að fjárfesta það sem þeir vilja við vitum að það er erfitt

þetta lífeyrissjóðskerfi sem við áttum kerfið er raunverulega í molum eftir þetta hrun ég viðurkenni það alveg en við þurfum líka að opna augun fyrir því hvort við séum komin á þann punkt í dag þar sem sextíu þúsund fjölskyldur eiga ekki fyrir greiðslum af húsnæðislánum hvort lífeyrissjóðir þeirra geti komið að því til að bjarga þeim yfir versta hjallann til þess hreinlega bara að geta lifað í þessu samfélagi